y no contemplamos las políticas energéticas, tendremos un problema y, si lo hacemos al contrario, tendremos otro problema. Por eso, en ese sentido, yo creo que hay que considerar, como punto de partida, las mejores medidas para avanzar en la lucha contra el cambio climático y las medidas menos perjudiciales para que la industria europea siga siendo competitiva y, por tanto, no se vea afectada por un

Y esa es la realidad.

Pero, además, quiero plantear otra cuestión es importante hacerlo con una política de flexibilidad, con instrumentos de flexibilidad. Por eso, creo que avanzar en ese objetivo, con la posibilidad alternativa de utilizar en mayor medida la eficiencia energética o en mayor medida las fuentes de energía renovable, dependiendo de las circunstancias específicas de cada Estado miembro, es fundamental y, además, se corresponde con el principio de subsidiariedad.